Señor presidente, señor Liese, estamos de acuerdo en debatir sobre el cáncer, pero yo creo que, a día de hoy, este Parlamento tiene suficientes herramientas, como la Comisión ENVI, donde todos los grupos estamos representados y donde se tratan los temas de salud. Estoy de acuerdo con los enfoques integrales y con debatir sobre el cáncer, pero yo creo que tenemos suficientes herramientas para

Hay que debatir sobre el cáncer, hay que debatir sobre la segunda causa de muerte en Europa, hay que debatir sobre una enfermedad que produce 3,7 millones de nuevos casos al año. Claro que hay que debatir sobre ello, pero, sobre todo, hay que luchar contra el cáncer día a día, con políticas que demuestren que tenemos una voluntad decidida. Desde luego, tenemos programas de investigación como Horizonte Europa —la continuación de Horizonte 2020 en los próximos años— que deben ser la punta de lanza en la lucha desde aquí, desde la Unión Europea, contra el cáncer. Pero no olvidemos, desde el Partido Popular Europeo, que a veces se nota cierta mala conciencia. El comisario lo ha dicho el gasto público en sanidad pública, en salud pública, es importante. El recorte en gasto público y en sanidad pública produce muertes o, en todo caso, también disminuye la reducción de la mortalidad. Por lo tanto, está bien debatir sobre ello, pero debatamos desde un punto de vista integral.